virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd númer sextíu tvö þúsund og þrettán lög númer sextíu tvö þúsund og þrettán um náttúruvernd voru samþykkt á alþingi í mars tvö þúsund og þrettán með gildistöku fyrsta apríl tvö þúsund og fjórtán þáverandi umhverfis og auðlindaráðherra lagði fram á alþingi haustið tvö þúsund og fjórtán frumvarp til laga um brottfall laganna og var jafnframt lagt til að lögin yrðu endurskoðuð frá grunni umhverfis og samgöngunefnd skilaði nefndaráliti sínu í febrúar tvö þúsund og fjórtán þar sem lagt var til að höfðu samráði við umhverfis og auðlindaráðherra að í stað þess að fella lögin úr gildi yrði gildistöku þeirra frestað til fyrsta júlí tvö þúsund og fimmtán í nefndarálitinu kemur meðal annars fram með leyfi forseta að þótt einstakir þættir laga númer sextíu tvö þúsund og þrettán séu umdeildir allmargir að ávinningur felist í þeirri vinnu sem lögð hefur verið í heildarendurskoðun laganna í niðurstöðukafla álitsins kemur jafnframt fram nefndin hefur komist að samkomulagi um að leggja áherslu á endurskoðun tiltekinna ákvæða laganna og tryggja um leið innbyrðis samræmi milli ákvæða í þeim efnum skal byggt á fyrirliggjandi vinnu þeirri heildarhugmyndafræði sem liggur lögunum til grundvallar og á þeim sjónarmiðum að reynt sé að ná aukinni sátt um lokaniðurstöðu í fyrrnefndu nefndaráliti kemur fram að þeir kaflar laganna sem þóttu sérstaklega umdeildir vörðuðu ákvæði um varúðarregluna kaflann um almannarétt kaflann um utanvegaakstur og kortagrunn ákvæði um sérstaka vernd og kaflann um framandi lífverur við endurskoðun laganna lagði ég því áhersla á að þessi atriði yrðu tekin til skoðunar auk þess sem önnur atriði voru skoðuð til að mynda verkaskipting stofnana skilgreiningar hugtaka og ferli friðlýsinga ég ætla nú að gera grein fyrir hvernig staðið var að vinnu við samningu frumvarpsins með því markmiði að skapa sem víðtækasta sátt um efni frumvarpsins haustið tvö þúsund og fjórtán var kallaður saman samráðsvettvangur hagsmunaaðila til að starfa með ráðuneytinu og vera því til ráðgjafar við samningu frumvarpsins

fyrsti formlegri fundur ráðuneytisins með samstarfshópnum var tuttugasta og fyrsta október tvö þúsund og fjórtán í kjölfarið var aðilum boðið að senda inn athugasemdir við málið ef þeir óskuðu eftir því en jafnframt var tekið fram að litið yrði til þeirra athugasemda og umsagna sem þegar lægju fyrir í málinu en fyrir liggi í þessu máli umfangsmiklar ábendingar og athugasemdir sem komu fram í meðförum ráðuneytisins og alþingis í upphafi þessa árs áttu fulltrúar umhverfis og auðlindaráðuneytisins fundi með umhverfis og samgöngunefnd alþingis þar var farið yfir þau atriði sem ráðuneytið taldi að þyrfti að taka til sérstakrar skoðunar og þau kynnt nefndinni var þar haft til hliðsjónar álit nefndarinnar frá febrúar tvö þúsund og fjórtán og þau atriði sem þar voru tiltekin þá átti ráðuneytið fundi með fjölmörgum hagsmunaaðilum þar sem þeim var boðið að koma með breytingartillögur við frumvarpið að auki vil ég nefna að ráðuneytið hefur notið aðstoðar doktor aðalheiðar jóhannsdóttur prófessors í umhverfisrétti við endurskoðun ákveðinna kafla laganna drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd voru birt til almennrar kynningar og auglýst til umsagnar á vef ráðuneytisins tíunda mars tvö þúsund og fimmtán að auki voru haldnir fundir með áðurnefndum samráðsvettvangi þar sem farið var yfir drögin og þau kynnt hópnum ráðuneytinu bárust yfir tuttugu umsagnir meðal annars frá stofnunum sveitarfélögum félagasamtökum og einstaklingum eftir yfirferð yfir þær athugasemdir voru gerðar ákveðnar breytingar á frumvarpinu sem varða einkum skilgreiningu hugtaka ákvæði um umferð gangandi manna og takmörkun umferðar um akstur utan vega og skrá yfir vegi í náttúru íslands og um rétt til bóta eins og ég hef rakið var frumvarpið unnið í mjög víðtæku samráði við hagsmunaaðila auk náins samráðs við umhverfis og samgöngunefnd vil ég hér fá að þakka þá góðu samvinnu

náttúruverndarlaga til fyrsta janúar tvö þúsund og sextán en samkomulag varð um að gildistakan yrði færð til fimmtánda nóvember tvö þúsund og fimmtán þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi miðast að því að skýra betur framkvæmd ákveðinna greina náttúruverndarlaga númer sextíu tvö þúsund og þrettán ná betri samstöðu um málefni nýrra náttúruverndarlaga og styrkja þannig náttúruvernd í landinu frá því sem nú er ljóst er að réttarreglur náttúruverndar þurfa að líta til margra og ólíkra hagsmuna og sjónarmiða og það er afar mikilvægt að sátt ríki um slíka grundvallarreglur sem yrði almennri náttúruvernd í landinu til heilla fer ég yfir helstu breytingar í frumvarpinu framsetningu varúðarreglunnar er breytt en gildissvið reglunnar er gert skýrara og jafnframt gert ráð fyrir að útfært verði nánar í reglugerð hvernig henni verði beitt lagðar eru til breytingar á almannaréttarkafla þar sem leitast er við að tryggja almannarétt til frjálsrar farar á sama tíma og rétti til að takmarka umferð um landsvæði er breytt það er á þann hátt að ítarlegri ákvæði er um heimildir til að takmarka umferð bæði á grundvelli nýtingar landeigenda og lokunar í verndarskyni þegar veruleg hætta er á tjóni af völdum mikillar umferðar ný nálgun er í fimmta kafla laganna um akstur utan vega á þann hátt að gert er ráð fyrir að birting kortagrunns verði í höndum vegagerðarinnar þannig að samræmi verði tryggt milli vegaskrár stofnunarinnar og þeirrar skrár sem unnið er samkvæmt nýrri þrítugustu og annarri grein frumvarpsins dregið er úr réttaráhrifum skráningar minja á náttúruminjaskrá en á sama tíma er leitast við að styrkja réttaráhrifin frá því sem er í gildandi náttúruverndarlögum ákvæði laganna um sérstaka vernd tiltekinna vistkerfa og jarðminja er styrkt frá því sem er í gildandi náttúruverndarlögum og með því komið til móts við þær athugasemdir og ábendingar um réttaráhrif þessa ákvæðis megi ekki ganga eins langt og boðað var í lögum númer sextíu tvö þúsund og þrettán hvað varðar kafla laganna um framandi tegundir og innflutning og dreifingu þeirra er í frumvarpinu gert ráð fyrir að hann verði endurskoðaður með það að markmiði að sameina stjórnsýsluverk umhverfisstofnunar við

mun nú gera nánari grein fyrir þessum helstu breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu í annarri grein frumvarpsins er lögð til breyting á framsetningu varúðarreglunnar eins og áður var sagt bent hefur verið á að taki hún gildi óbreytt muni það valda réttaróvissu um hvenær þessi mikilvæga regla eigi við sem verður að ráða bót á breytingin miðar að því að þrengja gildissvið greinarinnar á þann veg að hún gildi um stjórnvalds ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli laganna

óvissa yfirleitt vísindaleg óvissa og skortur á upplýsingum um hvort ákveðnar athafnir eða athafnaleysi muni hafa óæskileg áhrif á náttúrunnar eru rökin að baki reglunni í sjöttu til tólftu greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar á ákvæðum laganna er tengjast almannarétti helstu breytingar í þeim greinum snúa að samspili frjálsrar farar um land annars vegar og nýtingu landeigenda eða rétthafa hins vegar með breytingunum er lagt til að skýra nánar að þegar landeigandi eða rétthafi er sannarlega að nýta óræktað land í byggð þá sé honum heimilt að takmarka för um það land því samhliða er lögð til breyting á tuttugustu og fimmtu grein er snýr að heimildum til að takmarka umferð um land þær breytingar miða að því að stýra betur umferð um viðkvæm svæði þar sem mikill ágangur hefur í för með sér verulega hættu á tjóni í þrettánda og fjórtándu greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar á þeim kafla laganna sem fjallar um akstur utan vega og skrá yfir vegi í náttúru íslands ef við skoðum fyrst breytingartillögur við þrettándu grein þá miða þær að því að skýra það sem talið hefur verið óskýrt auk þess að einfalda undanþáguákvæði sem heimilar akstur utan vega við ákveðin störf að auki er lagt til að umhverfisstofnun verði heimilt að veita undanþágu við banni um akstur utan vega vegna kvikmyndagerðar frá því að lög númer sextíu tvö þúsund og þrettán um náttúruvernd voru samþykkt hafa ítrekað komið upp tilvik þar sem kvikmyndatökufólk hefur óskað eftir því að fá að keyra utan vega vegna kvikmyndagerðar ekki er hins vegar talið forsvaranlegt að veita almenna undanþágu heldur verði slíkur akstur ávallt bundinn við leyfi umhverfisstofnunar í fjórtándu grein frumvarpsins er lögð til grundvallarbreyting á þrítugustu og annarri grein laganna er fjallar um kortagrunn og vegslóða en í frumvarpinu er lagt til að vinnan verði samræmd til framtíðar öðrum samgöngumálum í landinu í stað þess að gefinn verði út kortagrunnur sem landmælingar íslands hafa umsjón með er lagt til að vegagerðin skuli halda skrá í stafrænum kortagrunni um vegi aðra en þjóðvegi í náttúru íslands sem heimilaðir eru vélknúnum ökutækjum til umferðar vegagerðinni er heimilt að halda slíka skrá og lagt er til að sveitarfélög geri tillögu að skránni innan sinna marka við gerð aðalskipulags og hún hljóti samþykkt samhliða afgreiðslu þess með þessu móti er ekki gert ráð fyrir að kortagrunnur verði gefinn út einu sinni heldur sé um lifandi skrá að ræða sem vegagerðin hefur umsjón með innan skrárinnar er svo möguleiki að flokka vegi eftir mismunandi notkun hvort um opna vegi eða lokaða sé að ræða og því um líkt í sautjándu grein frumvarpsins er lögð til breyting er snýr að réttaráhrifum skráningar minja á náttúruminjaskrá þegar frumvarp það er varð að lögum um náttúruvernd númer sextíu tvö þúsund og þrettán var til umfjöllunar beindist mikil gagnrýni að því að réttaráhrifin væru of víðtæk það er að ekki mætti raska þeim svæðum sem væru á náttúruminjaskrá nema brýna nauðsyn bæri til og engir aðrir kostir væru í stöðunni breytingin miðar að því að milda þetta orðalag en ég vil jafnframt benda á að telji menn þörf á frekari verndun ákveðinna svæða á náttúruminjaskrá gefa lögin tækifæri til þess að friðlýsa það svæði og þannig fær það frekari vernd í tuttugasta og áttundu grein frumvarpsins eru lögð til breyting á ákvæði laganna er snýr að sérstakri vernd tiltekinna vistkerfa og jarðminja

minjum eins og kostur er ég tel þessa breytingu eðlilega enda er í ákvæðinu fjallað um sérstaka vernd náttúrufyrirbæra hvar sem þau er að finna á landinu en ekki skráningu minja á náttúruminjaskrá sem miðast við ákveðin svæði í tuttugasta og níundu grein frumvarpsins er lögð til breyting á þeim kafla laganna er fjallar um innflutning og dreifingu lifandi framandi lífvera í fyrsta lagi er lagt til að í umsókn um innflutning verði sameiginlega gerð grein fyrir ástæðu innflutnings og áformum um dreifingu í öðru lagi er ákvæðinu breytt á þá vegu að leyfi umhverfisstofnunar þarf til innflutnings og dreifingar á lifandi framandi lífverum nema lífveran sé nú þegar komin til landsins eða innflutningur hennar bannaður samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur ég vil taka fram að sá aðili sem ber ábyrgð á innflutningi framandi lífvera sem ekki er ætlað að dreifa skyldu til að sýna sérstaka varúð og grípa til allra þeirra ráðstafana sem sanngjarnt verður talið svo og koma í veg fyrir að lífverurnar sleppi og dreifist í frumvarpinu er jafnframt að finna fleiri breytingar sem varða meðal annars verkaskiptingu stofnana skilgreiningu hugtaka og vegna friðlýsingar svæða breytingarnar er snúa að friðlýstum svæðum varða einkum flokka friðlýstra svæða og að kveðið verði á með skýrum hætti að ávallt skuli leyfi umhverfisstofnunar til framkvæmda og vegna starfsemi þar sem hætta er á að spillt verði friðlýstum náttúruminjum virðulegi forseti ég hef hér rakið meginefni þessa frumvarps og legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar